2016. Deuxièmement, d'encourager neuf États membres restants la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, les Pays Bas, le Royaume Uni, la Slovénie et la Suède à ratifier très rapidement le protocole de l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et, enfin, de rapprocher les niveaux de taxation des produits du tabac en Europe. Voilà les observations que je voulais